Herr Präsident! Die Europäische Bürgerinitiative ist eine wichtige Errungenschaft, weil damit versucht wird, Elemente direkter Demokratie zu implementieren.

Damit wurde deutlich gemacht, dass ein solches direkt demokratisches Instrument Sinn macht, weil es bürgerschaftliches Engagement erfolgreich bündeln kann. Zum anderen zeigt es aber auch, dass viele Menschen in Europa um die Versorgung mit öffentlichen Gütern wie dem Trinkwasser besorgt sind. Es ist zu begrüßen, dass diese Sorgen bei den Trilogverhandlungen Gehör fanden und der zuständige Kommissar seine ursprünglichen Vorstellungen zurückzog. Dies sollte Anlass für die europäischen Institutionen sein, dem Thema der öffentlichen Dienstleistungen verstärkte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, vor allem im Hinblick auf Artikel36 der Grundrechtecharta, wonach der Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem Wirtschaftsinteresse ein Grundrecht darstellt.